Presenetljiv napredek v odnosih med Srbijo in Kosovim je prinesel napredek obema državama Srbija je začela pristopna pogajanja, Kosovo je na poti k stabilizacijsko pridružitvenemu sporazumu, Albanija se bliža statusu kandidatke. Med poročili, ki jih obravnavamo danes, sem vesel samo poročila o napredku Črne gore, obžalujem pa politično negibnost v Bosni in Hercegovini in nemoč za bistven napredek Makedonije.

Predlagam, da se po letih frustracij evropska zveza s podobno odločnostjo angažira za evropsko perspektivo Bosne in Hercegovine in Makedonije, kar je v interesu evropske zveze in razvoja v regiji. V ospredje je treba postaviti interese ljudi iz regije, ki niso krivi ne za notranja politična nesoglasja niti za kakovost medsosedskih odnosov.